Pericolul tot mai mare al speculațiilor cu alimente, schimbările climatice, biocombustibilii, pierderea biodiversității, degradarea solurilor și presiunea asupra resurselor de apă sunt cauzele principale ale foametei, malnutriției și insecurității alimentare. Salut opțiunea de politică univocă de a propune ca dreptul la hrană să devină o piatră de temelie a cadrului de politică a Uniunii Europene. Asigurarea securității alimentare presupune coerența și coordonarea diferitelor politici sectoriale la nivelul Uniunii Europene, și anume a politicii de dezvoltare, a politicii agricole comune, a politicii comerciale comune, a politicii în domeniul energetic și a programelor de cercetare. În plus, Uniunea Europeană și țările partenere ar trebui să instituie mecanisme de monitorizare transparente, care să includă participarea organizațiilor societății civile și autorităților locale pentru a garanta punerea în aplicare corespunzătoare a politicilor privind dreptul la hrană.